C'est d'ailleurs le cas de le dire, puisqu'à l'heure où on nous vante les tablettes tactiles à l'école, 60 pour cent des ménages ruraux n'ont pas accès à la dernière génération des réseaux haut débit. C'est aussi un totem coûteux, coûteux pour les pouvoirs publics, coûteux parfois aussi pour les familles, alors que les gilets jaunes dénoncent avec courage la paupérisation massive des classes moyennes et populaires. Pire, cette nouvelle lubie est dénuée de résultats probants, comme l'OCDE l'a confirmé en 2015, sans compter les méfaits occultés d'internet explosion des troubles de l'attention, accès aux contenus violents ou pornographiques, harcèlement. Brûlant d'imposer coûte que coûte son espace européen de l'éducation, l'Union européenne s'agite et brasse de l'air, emplie de sa propre importance.